atkvæðagreiðslum á eftir fer fram umræða utan dagskrár um ástand

málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðni ágústsson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt þriðju málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í eina klukkustund